Madame la Présidente, trop peu, trop tard, insuffisamment coordonné, insuffisamment solidaire, sous dimensionné c'est vraiment le sentiment que donnent le plan de relance de l'Union européenne et les propositions de la Commission à ce stade. Pour une raison déjà simple, c'est qu'au regard des prévisions qui avaient été faites initialement, nous sommes tous obligés de constater que la profondeur de la crise avait été sous estimée, qu'il s'agisse de la baisse très spectaculaire de la production industrielle, par exemple au Royaume Uni ou en France, de la baisse du commerce international et des exportations allemandes ou des prévisions d'augmentation du chômage.

Nous voyons l'Ecofin qui refuse, au mois de mars, d'augmenter les plans de relance ou les pays d'Europe de l'Est qui en sont réduits à faire appel au FMI, ce qui est un échec lamentable de la solidarité européenne on laisse s'additionner les plans de sauvetage du secteur industriel par pays et on en est réduit juste à appeler à l'absence de protectionnisme. Or, la seule vraie réponse, ce serait un plan de sauvetage européen de relance du secteur automobile. Je crois qu'aujourd'hui, la demande des socialistes est extrêmement claire nous voulons que l'on investisse massivement.

Cela signifierait, pour l'Europe, aujourd'hui, l'équivalent de 400 milliards d'euros par an pendant plusieurs années. Nous pensons donc qu'il faut effectivement avoir recours à l'emprunt et aux Eurobonds, qu'il faut investir massivement dans l'innovation verte, dans l'isolation des bâtiments, dans les transports modernes, dans le secteur énergétique, et qu'il faut également un plan de soutien aux victimes des restructurations et du chômage, et indiquer comment on va aider tous ceux qui vont être confrontés au chômage, en étendant par exemple l'utilisation du Fonds européen d'ajustement